Die Europäischen Entwicklungsfonds können in diesem Jahr auf 60 Jahre ihres Bestehens zurückblicken.

10. an das Abkommen von Cotonou gebunden, welches im nächsten Jahr ausläuft.

Ich bin der Ansicht, dass der EEF endlich seinen Sonderstatus als Fonds neben dem EU Haushalt verlieren soll, auch angesichts dessen, dass oft die Ziele der Programme im Rahmen des EEF nicht erreicht werden konnten, die Fehler bei der Umsetzung unverhältnismäßig hoch waren, wie der Rechnungshof festgestellt hat, und gerade in der letzten Zeit der Fonds zunehmend als Quelle für neue Finanzinstrumente und Treuhandfonds genutzt wurde, wobei die Transparenz und Sichtbarkeit der EU Entwicklungspolitik nicht erhöht wurde und weiterhin zu wünschen übrig ließ.